átökin það er auðvitað rétt sem háttvirtur þingmaður björn leví gunnarsson segir hér í ræðu sinni af hverju tekur hæstvirtur forsætisráðherra ekki til máls hér um þessa atkvæðagreiðslu það er nú hægt að eyða flestum misskilningi og úlfúð á milli fólks með því að tala saman er það ekki besta leiðin til þess að útskýra nákvæmlega hvar málið liggur af hverju er þetta svona erfitt tala nú ekki um hjá hæstvirtum forsætisráðherra sem er nú líklega sá forsætisráðherra í sögu íslands sem oftast er misskilinn sem oftast er snúið út úr fyrir sem hvað oftast hefur þurft að koma í fjölmiðla og útskýra hvað hann nákvæmlega átti við og hvernig hefur verið snúið út úr orðum hans sem hefur bara verið skilinn rétt í ræðu sem hann flutti í ræðu í new york einhvern tímann um loftslagsmál þar misskildi hann enginn af hverju kemur hæstvirtur forsætisráðherra ekki bara hér upp og útskýrir hvað er verið að gera í